Quindi noi non siamo soddisfatti di questa soluzione, perché pensiamo miri più che altro a etichettare più biologico rispetto a fare più biologico ed è una differenza sostanziale. Abbiamo fatto un enorme passo indietro per quello che riguarda la contaminazione da sostanze non autorizzate. Coloro che comprano biologico si aspettano un prodotto a residuo zero non vogliono contaminazioni da pesticidi o sostanze non ammesse.